virðulegi forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir sitt ágætlega málefnalega innlegg hér í umræðu um skýrslu rannsóknarnefndarinnar í máli háttvirts þingmanns var eins og vænta mátti víða komið við og farið aftur í tímann allt aftur til einkavæðingar bankanna sem háttvirtur þingmaður taldi að hefði mistekist og ég get í sjálfu sér tekið undir það með háttvirtum þingmanni að það var ýmislegt í umgjörð einkavæðingarframkvæmdarinnar sem hefði mátt betur fara og ég hef vikið að því áður hér í mínu máli það mátti skilja háttvirtan þingmann sem svo að menn hafi gengið of langt i einkavæðingu og hann

annars sem háttvirtur þingmaður er með í huga þegar hann telur að við höfum gengið of langt í einkavæðingunni hvar er það sem háttvirtur þingmaður telur að ríkið eigi að standa í viðkomandi rekstri en honum sé ekki betur varið hjá einstkalingum eða framtakssamt fólki hér í landinu háttvirtur þingmaður kom jafnframt inn á það að við hefðum hér innleitt til dæmis reglur evrópusambandsins án nauðsynlegrar aðlögunar þetta er athyglisvert sjónarmið að við þurfum að gæta okkar á evrópureglunum komandi frá samfylkingarþingmanni vekur það mína athygli að það kunni að leynast ýmsar hættur í því að leiða hér lög reglur evrópusambandsins en að vissu marki vil ég taka undir þetta með honum og það á sérstaklega við um það sem lýtur að fjármálamarkaðnum hvaða tillögur voru það annars sem þeir sem gerðu athugasemdir við í einkavæðingarferlinu komu fram með hvaða tillögur voru það um strangara regluverk hvaða tillögur voru það um meira aðhald með bönkunum strangara eftirlit og svo framvegis ég kannast ekki við að hafa heyrt margar slíkar tillögur en í svona stuttu máli er auðvitað ekki tækifæri til þess að rekja fleiri dæmi úr ræðu háttvirts þingmanns en ég vil þakka honum að öðru leyti fyrir málefnalegt innlegg hér í umræðuna og ég vil jafnframt láta þess getið að þingflokkur sjálfstæðisflokksins mun taka þátt hér í umræðunni og fjalla líka um sinn hlut eins og háttvirtur þingmaður gerði fyrir hönd samfylkingarinnar